Naturalmente, lo que hace falta es dejar aparcados los escrúpulos y los prejuicios, que tienen más que ver con la protección del delito que con la protección de la víctima. Por tanto, desde mi punto de vista, todas las iniciativas legislativas policiales y judiciales tienen que ir encaminadas a proteger a la víctima. Esta víctima es una víctima especial, es una víctima infantil, es una víctima que merece la mayor protección.